Tout doit être mis en œuvre pour assurer la protection des populations civiles. Le mandat de la MONUC, sur place, va sans doute être prolongé, mais il doit aussi absolument être réévalué, renforcé, afin d'endiguer ces montées de violence. Depuis de nombreuses années, communautés internationales, ONG et femmes congolaises n'ont cessé de déployer des efforts pour lutter contre l'utilisation de cette arme de guerre à caractère sexuel, utilisation aujourd'hui systématique et généralisée dans les zones pacifiées, toujours dans un contexte d'impunité totale. Je me réjouis de la récente détermination affichée par les autorités congolaises pour mettre un terme à cette impunité, mais cette politique de tolérance zéro doit être ambitieuse tous les auteurs d'exaction, sans exception, devront rendre des comptes et réellement effective. L'ouverture, à la Cour pénale internationale, des premiers procès des responsables présumés des crimes sexuels perpétrés dans le cadre d'un conflit armé doit déboucher sur la possibilité pour la Cour d'identifier tous les responsables afin qu'ils soient jugés dans les meilleurs délais. Enfin, tout cela, évidemment, va de pair avec le renforcement des structures étatiques, le maintien de l'ordre, la promotion de l'égalité des genres et la protection des droits de l'homme, donc des femmes et des enfants, dont la dignité, l'enfance ou l'innocence sont souvent sacrifiées sur l'autel d'une autre humiliation l'indifférence.